Örülök annak, hogy a végén kaptam szót, mert szomorú, hogy el kell mondanom, hogy konkrét kritikát végül is nem hallottam.

De ha már megkaptam a szót, én nem kritikával, inkább ajánlással élnék Önök felé 80 millió fogyatékossággal élő ember nevében. Európában egyedül a magyar alkotmányban van külön intézkedés és segítség a fogyatékkal élők érdekében.